Domnule președinte, regimul Putin spală bani dar spală și creiere printr o propagandă kafkiană. Regimul Putin asasinează și închide oameni liberi și închide oponenții politici.

Oamenii liberi care au manifestat împotriva corupției au fost reținuți, au fost supuși unor acte de violență.

educația creează oameni liberi și o dictatură nu se bazează pe oameni liberi. De aceea mă întreb atentatul de la Sankt Petersburg a fost real sau a fost regizat? Fiindcă moartea a paisprezece oameni pentru Putin nu înseamnă nimic ca să își mențină dictatura. Trebuie să fie foarte clar pentru noi toți, este o dictatură cu care nu avem cum vorbi altfel decât de la democrație la dictatură, nicio altfel de negociere nu va avea succes.